ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um olíugjald og kílómetragjald númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur með síðari breytingum með frumvarpi þessu er lagt til að tímabundin lækkun á fjárhæð olíugjalds og sérstaks kílómetragjalds verði fest til frambúðar með lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur um olíugjald og kílómetragjald var fjárhæð olíugjaldsins ákvörðuð fjörutíu og fimm krónur á hvern lítra af gjaldskyldri olíu vegna óhagstæðrar þróunar á heimsmarkaðsverði á dísilolíu samanborið við heimsmarkaðsverðs á bensíni var olíugjaldið lækkað tímabundið úr fjörutíu og fimm krónur í fjörutíu og eina krónu með lögum númer sjötíu tvö þúsund og fimm gilti sú tímabundna lækkun í sex mánuði frá gildistöku laganna um olíugjald og kílómetragjald það er frá þrítugasta og fyrsta júlí til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimm síðan þá hefur þessi tímabundna lækkun þrívegis verið framlengd frá því að olíuverð var tekið upp hefur heimsmarkaðsverð á dísilolíu oftar en ekki verið hærra en heimsmarkaðsverð á bensíni spár gera ráð fyrir því að heimsmarkaðsverð á dísilolíu verði áfram að jafnaði hærra en heimsmarkaðsverð á bensíni með vísun til þessarar þróunar á heimsmarkaðsverði úr því að eitt af markmiðum laga um olíugjald og kílómetragjald var að gera dísilknúnar bifreiðar að ákjósanlegum valkosti er með frumvarpi þessu lagt til að þessi tímabundna lækkun olíugjalds og sérstaks kílómetragjalds verði fest til frambúðar í því sambandi má geta þess að á vegum fjármálaráðherra er starfandi starfshópur sem gera á tillögur fyrir fyrsta febrúar tvö þúsund og átta um heildarstefnu að því er varðar skattlagningu ökutækja og eldsneytis með heildarendurskoðun löggjafar á þessu sviði gefst tækifæri til að móta stefnu til frambúðar í þessum málaflokki hlutverk starfshópsins er að gera tillögur um samræmda skattlagningu ökutækja og eldsneytis sem hafi það að markmiði að hvetja til notkunar vistvænna ökutækja orkusparnaðar minnkunar á losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum aukinnar notkunar innlendra orkugjafa og að fjármagna uppbyggingu og viðhald vegakerfisins auk þess að þjóna áfram sem almenn tekjuöflun fyrir ríkissjóð fjárhæð olíugjalds meðal annars gagnvart vörugjaldi af bensíni er því eitt af þeim atriðum sem koma til skoðunar hjá starfshópnum

vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu